Voor het eerst sinds vele jaren spreekt de Unie sinds 2018 opnieuw de ambitie uit om uit te breiden.

Voor ons heeft de aanpak van de illegale migratie inderdaad prioriteit.